Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la pharmacovigilance, qui consiste à analyser les effets secondaires des médicaments et à demander leur retrait du marché en cas d'alerte, n'a suscité que peu d'intérêt au milieu du paquet pharmaceutique. Il s'agit pourtant d'un sujet essentiel pour la sécurité et la qualité de nos systèmes de santé, et je ne peux même si je suis heureuse de vous voir, Monsieur le Commissaire que déplorer l'absence de M.

Car j'étais consternée par les propositions de la Commission, qui mettaient en péril les systèmes de pharmacovigilance au bénéfice des firmes pharmaceutiques. Heureusement, les travaux du Parlement et du Conseil ont permis d'améliorer quelque peu la situation. Il ne sera ainsi pas possible de généraliser les autorisations anticipées de mise sur le marché de nouveaux médicaments. On peut aussi se féliciter des progrès en matière de transparence. Mais je pense que cet accord constitue une occasion manquée d'améliorer la pharmacovigilance et je m'inquiète surtout de l'absence de garanties d'indépendance du système. Ainsi, si le rôle du comité d'évaluation des risques est renforcé, il n'est pas totalement indépendant du comité européen accordant la mise sur le marché.

Ensuite, je regrette que les États membres n'aient pas à communiquer les éventuels conflits d'intérêts des experts siégeant au comité européen. Enfin, et c'est le plus grave, cet accord entérine la fin de la meilleure garantie d'indépendance, à savoir le financement public des activités de pharmacovigilance, qui seront désormais financées majoritairement par des redevances privées. Je félicite Linda McAvan d'avoir pu obtenir des avancées par rapport à la proposition initiale de la Commission, mais au vu de certains points problématiques, je m'interroge sur la pertinence qu'il y avait à conclure ce dossier en lecture unique, alors que, en prenant le temps, on aurait pu renforcer la confiance des patients envers des produits pharmaceutiques de qualité et sécurisés.